Nech sa na mňa západoeurópski priatelia nehnevajú, ale musím byť objektívny. Naši západoeurópski priatelia sú z historického hľadiska zakladateľmi ideológií pravicového, ale aj ľavicového extrémizmu. Sú zakladateľmi ideológií fašizmu, nacizmu, antisemitizmu, rasovej nadradenosti, dvoch svetových vojen, gilotíny, kolonializmu, atómových bômb a koncentračných táborov. Slovanské národy, medzi ktoré patrí aj môj národ, ideologickými tvorcami týchto zvrátených, špinavých a hnusných ideológií nikdy neboli, a pokiaľ aj boli, rýchlo sa ich zbavili. Pokiaľ Európska únia neprijme ľudskú a charakterovo čistú, historicky neextrémistickú spoločnosť slovanských národov do spoločenského a kultúrneho diania Európy a pokiaľ Európa nebude jednotná od Vladivostoku po Lisabon, tak hrozba pravicového extrémizmu tu stále bude a nepomôžu mu ani tie najprísnejšie opatrenia.